Hvala za besedo, predsedujoča. Ja, želimo razpravo v državnem zboru o odgovoru, ki ga je podal gospod, minister. Namreč ta odgovor je bil prav do ta zadnjega sploh odsoten v njegovi razpravi, ko pa je vendarle prišel, je bil pa navadno, navadno izmikanje. Glejte, iz vsega tega, kar so ugotovili slovenski kriminalisti, iz vsega tega, kar sem predstavil, zelo jasno izhaja, da se ne pogovarjamo o tem, da smo, kredibilna država, ki mora kredibilno spoštovati zaveze Evropski komisiji, če ta sama Evropska komisija ne deluje kredibilno. Stresni testi v slovenskih bankah niso bili izpeljani, kot bi jih izpeljali neodvisni strokovnjaki, ampak so bili izpeljani lobistično, zato da globino slovenske bančne luknje prikažejo kar se da brezupno, kar se da katastrofalno, zato da mora potem za sanacijo Republika Slovenija zaprositi za posebno dovoljenje Evropske komisije, da to sanacijo izvede. A to dovoljenje pa ne pride no strings attached, ne, z njim pride zahteva po privatizaciji vseh ključnih sistemskih bank v tej državi. Ne, da kredibilne države izsiljene zaveze spoštujejo. Kredibilne države tovrsten bančni kriminal preganjajo! To počno kredibilne države. Kredibilne države tudi ne govorijo o tem, da ko privatizirajo sistemske banke, da na ta način prihaja do vračila sredstev za, izvedene sanacije. Poglejmo samo primer Nove Kreditne banke Maribor. Koliko je vložila država? Okrog ene milijarde, če se ne motim, navajam po spominu. Za koliko je bila Nova Kreditna banka v skladu špekulativnega kapitala prodana? Spet po spominu - dvesto petdeset milijonov. Čisti že takoj, ko je ta špekulativni sklad banko kupil, sedemsto petdeset milijonov evrov. To ni vračilo sanacijskih sredstev, to je darilo mednarodnim finančnim korporacijam. In pa, če kaj, moral finančni minister razumeti potrebo, da imamo stabilen sistem bank, da je ta sistem pod javnim nadzorom in da se kriminala, namernega političnega kriminala, ki izsiljuje privatizacijo bančnega sistema v trenutku slovenske stiske, ne nagrajuje s sklanjanjem hrbta, ampak s tem, da se mu postavi po robu, da se zaustavi nemudoma zaustavi privatizacijo Abanke, da se podrobno preišče delovanje Evropske komisije in Evropske centralne banke, ki je očitno vplivala na postopke sanacije in da se jih Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko toži na Evropskem sodišču, ne. To počnejo kredibilne države in to bi počel kredibilen finančni ...